Nic nie przemawia za tym, by Unia Europejska odstąpiła od przyjętej strategii wyraźnego wsparcia dla wolnościowych i europejskich aspiracji Mołdawii. Jeden z posłów UKIP mówił tutaj o nadużyciu ze strony Unii Europejskiej, o neokolonializmie, o neutralności politycznej. Otóż w tym świecie nie ma neutralności politycznej albo Mołdawia będzie częścią rodziny europejskiej, albo znajdzie się w strefie wpływów rosyjskich. Jednak pomoc nie może być naiwna i bezwarunkowa, więc ten realistyczny głos jest jak najbardziej godny wsparcia. Musimy oczekiwać walki z korupcją, uzdrowienia sądownictwa, autentycznej wolności politycznej i pluralizmu mediów, nie tylko ze względu na europejskie oczekiwania, ale i interesy Mołdawii. Mołdawia, która nie uzdrowi siebie sama, skaże się na obecność w rosyjskiej strefie wpływów.